Takkula, mais, précisément, des crédits très importants, plusieurs dizaines de milliards d'euros, ont été ouverts dont seuls 9 millions ont été dépensés à ce jour.

Hortefeux, ministre de l'intérieur français, qui pourtant ont été membres de ce Parlement, récoltent aujourd'hui, avec cette résolution, ce qu'ils sont semé. Ils ont été les partisans de l'ouverture des frontières, ils ont conclu ces traités, ils en ont été même parfois les auteurs ou les promoteurs et ils doivent bien se rendre compte aujourd'hui que les fragiles barrières qui ont été mises, que les solutions temporaires qui ne donnaient aux Roms la possibilité de venir s'établir en France qu'à partir de 2013, eh bien tout ceci a sauté. En conclusion, ce que je trouve le plus désagréable dans l'attitude de nos collègues, c'est que, sous prétexte de lutter contre les discriminations, il y a en fait une discrimination, une stigmatisation pour reprendre leur expression systématique des populations majoritaires indigènes. C'est très bien de défendre les minorités, mais ne croyez vous pas qu'il y a parfois dans le comportement des minorités des problèmes qui se posent, qui peuvent être des problèmes culturels, comportementaux ou autres, qui empêchent précisément leur intégration. Ne serait ce pas rendre service à ces minorités que de mettre également ces questions sur la table dans un esprit honnête. Une fois n'est pas coutume!